Celebro que aprobemos este informe, cuyo fin último es contribuir al desarrollo económico de Palestina. La aprobación de este Acuerdo llega, además, en un momento clave para el futuro de esta nación árabe, que acaba de solicitar su ingreso como miembro de pleno derecho en las Naciones Unidas. Este Acuerdo es bueno porque va a mejorar la vida y las expectativas de muchas personas que viven una triple opresión primero, la que produce la pobreza. Además, la ausencia de libertad y la permanente conculcación de sus derechos fundamentales. Y este acuerdo comercial es una forma de convertir en más que palabras las conclusiones del Consejo sobre el proceso de paz en Oriente Medio, adoptadas el 8 de diciembre de 2009. Estamos contribuyendo a la paz y a la solución con un poco de justicia y por eso tenemos que estar orgullosos.